stuttu frumvarpi til laga um listaverk í eigu landsbanka íslands kaupþings og glitnis sem ég flyt ásamt tveimur öðrum háttvirtum þingmönnum sem þá voru ástu ragnheiði jóhannesdóttur og bjarna harðarsyni eins og kunnugt er hefur bjarni harðarson vikið af þingi síðan málið var lagt fram og ásta ragnheiður jóhannesdóttir er nú hæstvirtur

en er engu að síður flutningsmaður málsins í frumvarpinu sem eru aðeins þrjár greinar er mælt fyrir um að öll þau listaverk verði eign ríkisins sem voru í eigu landsbanka íslands kaupþings og glitnis við gildistöku laga númer hundrað tuttugu og fimm frá sjöunda október tvö þúsund og átta svonefndra neyðarlaga um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði og fleiri sama gildir um þau listaverk sem nú kunna að vera eign þeirra nýju bankastofnana sem stofnaðar hafa verið um hluta af starfsemi bankanna þriggja í annarri grein er kveðið á um það að listaverkin skulu vera áfram almenningi til sýnis innan lands í viðskiptabönkunum eftir því sem unnt er listasafn ríkisins fari með yfirumsjón verkanna í samráði við bankana anna st skráningu þeirra og efni til kynningar á verkunum í þriðju grein er kveðið á um að lög þessi öðlast þegar gildi tilefni þessa máls er að

og ríkið yfirtók innlenda starfsemi þeirra og færði í ný hlutafélög sem bera sambærileg heiti og gömlu bankarnir þrír með í kaupunum eða flutningnum eru listaverkin sem voru í eigu þessara þriggja banka og þau munu nú öll vera í eigu nýju bankanna og þar með í eigu ríkissjóðs á sínum tíma þegar bankarnir voru einkavæddir í upphafi aldarinnar varð umræða um listaverkin og söfnin sem voru í eigu bankanna og upp komu þau sjónarmið meðal annars hér á alþingi að þau yrðu ekki með í sölunni eða einkavæðingunni en það varð niðurstaðan hins vegar að svo var gert þannig að öll þessi merku söfn hurfu úr opinberri eigu á þeim tíma síðan hefur það gerst að eigendur bankanna frá einkavæðingu og fram til haustdaga síðastliðinn þeir út af fyrir sig stóðu sig vel í því að varðveita söfnin og auka við þau og talið er miðað við fréttir í fjölmiðlum í október síðastliðinn að listaverkin séu alls um fjögur þúsund í bönkunum þremur um sautján hundruð verk í eigu landsbankans í safni kaupþings voru um tólf hundruð verk og tæplega ellefu hundruð í eigu glitnis flutningsmenn frumvarpsins leggja til og leggja áherslu á það að nýta tækifærið sem gefst meðan bankarnir nýju eru allir í opinberri eigu því að það er viðbúið að svo verði ekki

á nýjan leik þó svo að vonandi læri menn eitthvað af því sem gerst hefur og standi þannig að málum þegar fram líða stundir að

rétt að sjá til þess að listaverkin verði áfram eign ríkisins eða eign þjóðarinnar um það er frumvarpið flutt og það er tilgangur þess ég vil segja virðulegur forseta að þó að við leggjum þessa mikinn áherslu á opinbera eigu á þessum miklu listaverkum er rétt að taka það skýrt fram að eigendur bankanna þriggja meðan þeir voru í einkaeigu stóðu sig vel í þessum efnum og það er alls ekkert sjálfgefið að framtíðareigendur bankanna muni standa sig illa það getur vel gerst að eftir standi sig hitt er rétt að benda á að það þarf ekki nema einn gikk í hverri veiðistöð og

sem hann hefði þá fullt leyfi til væri hann eigandi bankanna því að ég geri ráð fyrir því að erlent eignarhald á banka m komi til það er leyfilegt og búið að vera allar götur síðan samningurinn um evrópska efnahagssvæðið kom hér í fullt gildi af hálfu okkar flutningsmanna er þetta varúðarráðstöfun til að tryggja hagsmuni þjóðarinnar í þessum efnum og tryggja varðveislu á þessum menningararfi sem segja má að verkin séu virðulegi forseti ég þarf ekki að orðlengja frekar innihald og tilgang málsins ég legg til að málið gangi til annarrar umræðu þegar þessari umræðu er lokið og til háttvirtrar viðskiptanefndar sem ég hygg að sé rétt af því að þetta eru eigur bankanna en ég hlíti leiðsögn hæstvirts forseta ef hann